Az Egyesült Királyságban körülbelül félmillió magyar ember él, többnyire gazdasági kényszerből. Az ő segítségüket szeretném kérni a jelentés hatodik paragrafusával kapcsolatban, amelyet megszavaztam egyébként, és amelynek tartalma az, hogy az Egyesült Királyságnak tartózkodnia kell mindennemű adminisztratív, vagy más gyakorlattól,

Kérdezem a magyar honfitársainktól, természetesen mindannyian azt szeretnénk leginkább, hogy minél előbb jöjjenek haza, de ameddig ez nem történhet meg, tájékoztassanak e mailben, levélben arról, hogy melyek ezek a gyakorlatok, hátrányosan megkülönböztető gyakorlatok, milyen problémáik, milyen nehézségeik akadnak a munkahelyen, vagy máshol, a közigazgatásban vagy egyéb helyen a brexit folyamat óta.